Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Erstens Der Bericht zum Haushalt 2012 steht unter der Prämisse einer verbesserten wirtschaftspolitischen Steuerung zwischen der EU, dem Europäischen Semester und den Wachstums und Beschäftigungszielen der Strategie Europa 2020. Im Haushalt des kommenden Jahres werden vor allem zwei Leitzielvorgaben der Strategie gestärkt die Verbesserung des Bildungsniveaus und die Förderung der sozialen Integration, die für mich Kernpunkte für die Zukunftsfähigkeit Europas sind. Zweitens Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer Verbesserung der Synergieeffekte zwischen öffentlichen Investitionen aus Quellen der EU und der Mitgliedstaaten, um insgesamt die politischen Ziele der EU gezielter zu verwirklichen. Mehr Koordination, eine bessere Abstimmung und die Fokussierung auf sinnvolle und gemeinsame Ziele sollten unterstützt werden, um die Erfolgswahrscheinlichkeit der Leitvorhaben zu erhöhen. Drittens Klimaschutz und Energieziele. Angesichts der Katastrophe in Japan ist alles zu tun, um die erneuerbaren Energiequellen zu forcieren. Eine aktive Klimapolitik und die Schaffung ökologisch orientierter Arbeitsplätze tragen nicht nur zur Erreichung der Klimaziele bei, sondern haben auch eine positive Wirkung im Bereich der Sozialpolitik.